Die Überkapazitäten sind mittlerweile so dramatisch, dass wir im Jahr 2011 laut Goldman Sachs 45 Gigawatt Produktionskapazität allein in China hatten, obwohl wir nur 28 Gigawatt weltweite Neuinstallationen hatten.

Und deswegen ist mein erster Wunsch an die Europäische Kommission Wir sollten alles daran setzen, dass der Zeitraum von maximal neun Monaten für die Voruntersuchungen nicht voll ausgeschöpft wird, sondern dass die Kommission alles daran setzt, die Voruntersuchungen zu beschleunigen und schneller als in den maximal vorgesehenen neun Monaten abzuschließen.

Das heißt, ich bitte die Kommission ausdrücklich, auch die Frage der Präregistrierung zu prüfen.

Und was mich mit allergrößter Sorge erfüllt, ist, welch enormen Druck die chinesische Regierung offensichtlich auf viele Unternehmen in der Europäischen Union ausübt.

Es kann nicht sein, dass wir hier immer wieder kuschen!